Aber die Gegenargumente wiegen eben doch schwerer.

Die Datenmasse, der sogenannte Datenmüll, erschwert es sogar, potenzielle Täter zu finden.

Mit diesem Abkommen werden unschuldige Menschen pauschal zu Verdachtsobjekten gemacht und elementare Freiheitsrechte ausgehebelt. Daran wird sich meine Fraktion nicht beteiligen.